Erste Anzeichen von Besserung sind zu sehen Die Wirtschaft wächst wieder, wenn auch auf niedrigem Niveau, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Exporte steigen, die werden geringer. Dies zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Ich bin sehr dankbar, dass Sie das heute so deutlichgemacht haben. Das war wichtig, und es war ein sehr klares Signal! Der eingeschlagene Weg ist die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, dazu hat Kollege Reul eben schon etwas gesagt, aber es sind eben auch Strukturreformen in den betroffenen Ländern Liberalisierung der Gütermärkte, der Dienstleistungsmärkte und der Arbeitsmärkte all die schmerzhaften Prozesse, die einige Länder bereits hinter sich haben. Ich will hier ein paar Worte zur Jugendarbeitslosigkeit sagen Ja, es ist richtig, sie ist viel zu hoch, sie ist dramatisch und muss bekämpft werden.

Da haben wir die Liberalisierung der Arbeitsmärkte vorgeschlagen, da haben wir Strukturreformen vorgeschlagen, das wurde immer abgelehnt.

Nein, sicher nicht, aber wir sind sicher auf dem richtigen Weg!